Im Gefängnis hat man ihm dann 2015 den linken Fuß amputiert. Und er wollte nicht im Gefängnis sterben, er wollte in Freiheit sterben deswegen ist er nach Ungarn gegangen.

Dass derzeit an die 400 Bürger rechter Gesinnung auf der Flucht sind und sich dem Strafvollzug entzogen haben, nur weil sie ihre freie Meinung geäußert haben? Setzen Sie sich dafür ein, dass diese Menschenrechtsleitlinien